Le défi majeur est celui d'avoir un programme social capable de soutenir concrètement des actions menées dans le domaine de l'emploi et de la mobilité des travailleurs, en veillant à leur parfaite coordination par le biais d'une coopération maximale entre les États membres. C'est dans cet esprit que le Parlement a renforcé le volet partenariat transfrontalier d'EURES, car en facilitant les échanges d'informations entre les services publics de l'emploi de différents États membres, on peut encourager la mobilité des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Cela peut éviter aussi aux entreprises de chercher hors de nos frontières des personnes qualifiées, ou inversement, aux jeunes diplômés de ne se trouver un avenir professionnel qu'en s'expatriant hors de l'Union.